hæstvirtur forseti mikil umræða hefur verið um íslenska tungu í samfélaginu og það er í sjálfu sér vel íslenskan er samofin menningu okkar og lífi og á einn stærstan þátt í því að gera okkur að þeirri þjóð sem við erum hún er sérkenni okkar og ég er viss um að hún hefur haft veruleg áhrif á sýn útlendinga á ísland og íslenskt samfélag tunga okkar vekur forvitni útlendinga um okkur líf okkar og aðstæður hér í n norðurhöfum við höfum eflst gríðarlega á síðustu árum og ég vona að við munum styrkja okkur enn frekar á komandi árum ekki síst á sviði þekkingar og vísinda þar skiptir íslensk tunga miklu máli henni sem við eigum svo margt að þakka eigum við að held að kannski vegna þess að það liggur í augum uppi að enginn annar en við talar íslensku hefur ekki verið ástæða til að gefa henni sérstaka lagalega stöðu sem þjóðtungu okkar en heimurinn er að skreppa saman og það er bráðnauðsynlegt að við lærum erlend tungumál sem mest og best að börnin okkar hafi tök á góðri menntun í erlendum málum en við verðum að átta okkur á því að ef við sinnum ekki okkar eigin tungumáli og kunnum ekki móðurmálið vel árum við ekki lært tungu annarra almennilega þegar stöðugt vaxandi hluti þjóðarinnar hefur annað móðurmál en við verðum við að sinna íslenskunni og passa að hún sé það mikilvæga tól sameiningar fyrir alla sem hér búa í því efni held ég um leið og ég hvet hæstvirtan menntamálamálaráðherra í því verki hennar að efla kennslu bæði fyrir okkur sem höfum hana að móðurmáli og aðra að það sé tímabært að setja ákvæði um íslenska tungu í stjórnarskrá því spyr ég hæstvirtan menntamálaráðherra hyggst ráðherra grípa til sérstakra aðgerða í því skyni að styrkja stöðu íslenskrar tungu mun ríkisstjórnin beita sér fyrir því að sett verði ákvæði í stjórnarskrá um að íslenska sé þjóðtunga íslendinga